Señora Presidenta, no es la primera vez que intervengo en relación con Venezuela y la vulneración de derechos que en este hermoso país se produce.

ciudadanos que aspiran a conservar sus tierras y sus cuentas sin la permanente incertidumbre del qué pasará mañana.

Hoy, desgraciadamente, es un país en el que la libertad de expresión y otras libertades y derechos son recuerdos del pasado. Y aquí, hoy, estamos hablando de derechos humanos y de quienes los vulneran. Vaya, desde aquí, nuestro apoyo para la juez Afiuni y para todos los que viven en Venezuela, y nuestra esperanza de que el régimen de libertades vuelva a ser una realidad.